Yo no tengo objeciones con respecto a la nueva metodología, de hecho, me parece bien. También coincido con la mayoría de la Cámara en que tendríamos que dar ya luz verde al proceso de adhesión, a la apertura del proceso de adhesión de Albania y de Macedonia del Norte, por las razones que se han dicho. Pero también creo que es importante tener en cuenta ―y no se ha dicho hasta ahora, ni en la presentación del señor comisario, ni en el debate― la dimensión constitucional de la ampliación. No podemos seguir ampliando la Unión si no profundizamos al mismo tiempo nuestra unión política. Eso quiere decir, concretamente, que no podemos seguir decidiendo materias importantes, como la política exterior, por la regla de la unanimidad en el Consejo. No debiéramos hacerlo con 27 y no debiéramos hacerlo tampoco con 29 o con 30 o con 35 Estados.